pourra pas vous faire sur ce coup ci, c'est d'avoir fait preuve de manque d'ambition. En effet, je ne vois pas comment on aurait pu aller plus loin que ce que vous proposez. Donc là, je pense que vous avez marqué un vingt sur vingt. Vous essayez de superviser toutes les banques européennes, pas seulement certaines d'entre elles. Vous visez la simplicité et je crois que nous ne pouvons que nous en réjouir. Là où vous avez peut être fait preuve d'un petit peu moins d'ambition, c'est quand vous dites On a accepté la base juridique que le Conseil nous recommandait.

Il nous pose un problème de concentration de pouvoir. Je crois qu'il n'est pas sain, dans un système démocratique, qu'une institution en particulier accumule un trop grand pouvoir.

Deuxième point nous avons affaire à une institution qui a une tradition de non responsabilité démocratique, autrement dit dans laquelle l'indépendance est une tradition maison profondément enracinée.